Popri prisťahovalcoch, ktorí prichádzajú do krajín Európskej únie legálne, v súlade s ich zákonmi a pravidlami, je však značné množstvo nelegálnych prisťahovalcov, ktorí sú často vystavení istej miere diskriminácie až vykorisťovaniu, keď ich zamestnávatelia neraz zneužívajú absenciu legitimity ich pobytového statusu. Pokus obsiahnutý v tejto smernici o lepšiu organizáciu a vnesenie istých spoločných pravidiel do riešenia tohto problému môže napomôcť zachovanie dôstojnosti ľudí prichádzajúcich za prácou do krajín Európskej únie, ak budú ochotní prijať Úniou ponúknuté pravidlá migrácie.

Môže však vylepšiť súčasný systém zamestnávania migrujúcich občanov a eliminovať niektoré nedobré javy, ktoré sa nám v tejto oblasti objavili. Môžeme preto tento návrh smernice oprávnene považovať za istý krok dopredu.